Arsenis, on se donne les moyens de préserver l'environnement mais aussi l'activité économique et donc les emplois. Le gel de l'empreinte, par exemple, permet la préservation des écosystèmes, qu'on le veuille ou non, et la sanctuarisation de toutes les autres zones. Par ailleurs, la présence d'observateurs sur tous les bateaux va permettre de vérifier et de garantir l'équité de tout ce qui se passe. Par ailleurs, nous nous donnons aussi quatre ans pour décider de la poursuite ou non de cette pêche. Je pense donc, très sincèrement, que ce compromis est un bon compromis et j'espère que, demain, le bon sens l'emportera et que le Parlement le votera.